Dlatego też zmiany zaproponowane w czasie prac nad rozporządzeniem muszą być przeprowadzone, aby ich tempo było dostosowane do możliwości absorpcji przez obywateli i struktury społeczne.

Mając na względzie rolę węgla w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, wymagane jest ustabilizowanie jego wydobycia na pożądanym poziomie. Węgiel jako paliwo w bilansie energetycznym w dalszym ciągu pozostanie kluczowy dla sektora energetycznego, stabilizując bezpieczeństwo energetyczne Europy. Mam nadzieję, że Rada podzieli nasze troski i wsłucha się w wypracowany głos płynący z Parlamentu Europejskiego.